Wir haben das ja schon in Panama Bericht gefordert, und insofern ist ein klarer roter Faden drin. Wir haben auch die Kommission dringend aufgefordert, zu prüfen und zu berichten, ob gerade zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht ein einheitlicher Rechtsraum geschaffen werden sollte. Hier läuft trotz vieler Überarbeitungen vieles schief.

Die Umsetzung der Regeln muss sichergestellt werden, egal ob mit einer Ausweitung der Kompetenzen der Bankenaufsicht oder mit einer eigenen Anti Geldwäsche Verordnung.